Monsieur le Président, je ferai une seule intervention sur le projet de budget 2014 et les budgets rectificatifs de 2013 parce que tous sont soumis à la même contrainte politique absolue il s'agit de respecter l'accord passé entre nos trois institutions sur le cadre financier pluriannuel.

Et pourtant, les ministres du budget l'ignorent.

s'il n'est pas capable d'informer les ministres du budget des décisions prises par le Conseil européen, au niveau politique, et validées juridiquement par le conseil affaires générales? Est ce au Parlement de veiller à ce que les chefs de gouvernement se fassent obéir de leurs ministres?

Le moment est venu pour chacun de montrer sa bonne foi en honorant les engagements solennels et précis qui ont été pris. De part et d'autre, nous avons négocié sur la base il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Nous avons trouvé un accord sur tout, maintenant il faut l'appliquer.

Il en va de même pour les budgets rectificatifs et pour les crédits de paiement pour 2013. Nous allons voter cette semaine la première tranche des crédits manquants. La Commission va proposer immédiatement la deuxième tranche, à hauteur de 3,9 milliards.

Nous avions prévu ce vote final sur le CFP pour cette session il aurait dû avoir lieu demain. La date envisagée est maintenant la deuxième session d'octobre, soit un report d'un mois. Et, s'il le faut, nous reporterons encore. Entre temps, nous aurons tenu une réunion tripartite sur les paiements.

J'espère que, sur ces bases, nous nous mettrons d'accord pour régler tous les problèmes de cette année et de 2014. Tous les choix politiques ont été faits, il s'agit maintenant de les appliquer.